Onesnaženost zraka predstavlja eno največjih tveganj za javno zdravje v Evropi.

Zaskrbljujoč je tudi podatek Evropske agencije za okolje, ki napoveduje veliko smrtnost zaradi onesnaženosti zraka tudi v prihodnjih letih.

Kljub temu, da so v Evropi začeli veljavi novi standardi na tem področju, pa je treba reči, da ti niso zadostni in odstopajo od standardov, ki jih je postavila Svetovna zdravstvena organizacija. In mislim, da podcenjujemo posledice tega stanja v Evropi, zlasti v koncentriranih mestih.